Erstens bin ich der Auffassung und ich spreche hier zum Schengen Informationssystem dass die EU keine Wünsch Dir was Politik betreiben sollte, sondern eine Politik, die von realen Tatsachen ausgeht.

Nach acht Jahren Herumdoktern ist festzustellen, dass das Ziel der von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahme die Migration von SIS 1 zu SIS II von den Mitgliedstaaten nicht erreicht werden kann, weder technisch noch rechtlich.

90 Millionen Euro wurden bisher dafür verschleudert, weitere kämen hinzu. Wir wollen keine Verlängerung der Frist bis 2013, das wollen wir ganz klar sagen, sondern einen Abschied von diesem System, und wir wollen uns auf die Suche nach einem Alternativsystem machen. Das Zweite Die Linke übt grundsätzlich Kritik an SIS II das will ich auch an dieser Stelle noch anmerken weil der Zugriff auf das System drastisch erweitert wird, zum Beispiel durch Geheimdienste.

Wenn also Geheimdienstdaten und polizeiliche Daten vermischt werden, landet das Ganze vor dem Bundesverfassungsgericht. Zumindest aus deutscher Sicht muss ich das anmelden.